Monsieur le Président, le 6 janvier dernier, dans un avion entre Sofia et Varna, un membre du personnel de l'ambassade de la République française en Bulgarie a été agressé et a fait l'objet d'insultes et de menaces du fait de sa seule nationalité française.

Je voudrais condamner, en tant que président de la délégation française au sein du groupe PPE, cette conduite indigne d'un responsable politique et m'étonner que le gouvernement bulgare n'ait pas condamné ce comportement.

J'espère que le difficile équilibre politique, qui a conduit l'assemblée nationale de Bulgarie, à la suite des élections législatives de mai 2013, à confier le gouvernement à une coalition politique conduite par les socialistes avec le soutien implicite du parti d'extrême droite Ataka, n'est pas à l'origine de ce silence.